Monsieur le Président, les attaques terroristes à Bruxelles et à Paris ne doivent pas rester impunies. Nous devons effectivement obtenir des condamnations fermes et très lourdes à l'encontre des terroristes, mais aussi revoir nos méthodes de suivi et de renseignement, pour interpeller le plus en amont possible les individus dont le comportement et la radicalisation conduisent à cette barbarie terroriste. J'ai fait voter en décembre dernier un rapport sur la prévention de la radicalisation.

Des mesures sont en cours de mise en œuvre, comme la réforme du code Schengen, le renforcement des échanges d'informations sur les casiers judiciaires, la création de programmes de déradicalisation au niveau européen et, j'espère, enfin, le vote du PNR jeudi prochain.

Je souhaite également interpeller la Commission européenne pour qu'elle fasse enfin des propositions avec tout autant de clarté de sorte que nous puissions lutter contre cette barbarie.